De aceea, trebuie să acordăm o importanță sporită siguranței nucleare și consider că realizarea imediată a unor teste de siguranță pentru centralele nucleare este esențială. Pe de altă parte, nu trebuie să cădem însă în capcana unor decizii emoționale și nefundamentate în ceea ce privește menținerea sau renunțarea la energia nucleară. Decizia privind compoziția mixului energetic trebuie să rămână în competența statelor membre, în timp ce Uniunea Europeană trebuie să aibă rolul de a se asigura că normele de siguranță sunt la cele mai înalte standarde. Orice măsură luată la nivel european sau la nivel național cu privire la mixul energetic și reglementarea în domeniul energiei nucleare trebuie să fie însă bazată pe un înalt grad de obiectivitate științifică.